Herr Präsident! Verehrte abwesende Kolleginnen und Kollegen, liebe anwesende Kolleginnen und Kollegen!

Ich will das heute auch noch einmal an Ihre Adresse richten, Herr Kommissionspräsident. Es ist wichtig, dass man über Personen und Positionen diskutiert.

Wir haben gesagt, wir wollen als zweitstärkste Fraktion in diesem Haus, dass der zweite Posten in der Kommission, das ist der Hohe Beauftragte, oder die Hohe Beauftragte, in der Funktion als Vizepräsidentin der Kommission, von unserer Partei gestellt wird, weil wir der Auffassung sind, dass auch die Kommission

Das ist gelungen, dafür haben wir sehr gekämpft.

Wir erwarten auch, dass die Struktur bei den Portfolios, die Sie für die einzelnen Kommissarinnen und Kommissare gestalten werden, das widerspiegelt, was nach meinem Dafürhalten viel wichtiger ist als die Debatte über Posten und Personen, nämlich die Inhalte, die Herausforderungen, mit denen diese Personen konfrontiert sind.

Aber viel wichtiger ist, dass wir die Frage stellen Welche Aufgaben haben diese Leute eigentlich zu bewältigen?

Die Frage, ob der Klimawandel tatsächlich noch zu beherrschen ist, ob Kopenhagen ein Flop oder ein Erfolg wird, das interessiert die Menschen. Übrigens nicht genug! Meiner Meinung nach wird nicht genug über den Klimawandel diskutiert. Es wird auch nicht genügend darüber diskutiert, dass zum Beispiel in der Bewältigung des Klimawandels, in der Investitionen in eine umweltfreundliche Technologie in der Industrie enorme Arbeitsplatzpotenziale stecken, dass also Green Technology

Das ist eine Aufgabe, die in Kopenhagen zu bewältigen ist, ebenso wie die weltweite Gesundheitspolitik, die Frage, ob Europa solidarisch mit einem sterbenden Kontinent wie zum Beispiel Afrika ist, die Aids Bekämpfung, die Frage der Ressourcenerschließung für die Zukunft. Kann die energetische Sicherheitsproblematik Europas friedlich gelöst werden? Oder drohen uns auch an den Grenzen Europas verschärfte Konflikte wegen der Beschaffung von Gas, von Erdöl und anderen Rohstoffen? Das ist eine Aufgabe, die eine Hohe Repräsentantin der Europäischen Union anpacken muss. Die Frage der Beherrschung der Finanzmärkte ist ein vorrangiges Ziel gerade der europäischen Politik, denn der allergrößte Skandal ist, dass mitten in der Phase, in der die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Europa die Folgekosten der Krise weiterhin schultern müssen, das Kasino schon wieder geöffnet ist und die Zocker wieder weltweit unterwegs sind. Das erfordert keine Debatte über die Verteilung von Posten, sondern klare Regeln für die Finanzmärkte in der Europäischen Union. Das ist viel wichtiger!

Und die Kommission muss jetzt zusammengestellt werden.

Wir gehen davon aus, dass die ökologische, die soziale, die finanzpolitische Struktur Ihrer Kommission so sein wird, wie wir sie als Sozialdemokraten von Ihnen verlangen, am besten unter der Führung sozialdemokratischer Kommissare, dann kann Ihnen auch nichts passieren.